Voorzitter, onze boodschap hier een half jaar geleden was helder het misbruik van gegevens van miljoenen Europese burgers is schandalig, Facebook moet veranderen en Mark Zuckerberg moet zich hier in dit Parlement komen verantwoorden. Nou, die verantwoordingssessie kwam er, maar was mede door de eisen van Zuckerberg zelf een aanfluiting. Ook in de drie goede hoorzittingen die we in dit Parlement hebben georganiseerd, bleek Facebook op geen enkele wijze dit probleem serieus te nemen. In plaats van mensen met verstand van zaken of mensen die iets daadwerkelijk te vertellen hebben in het bedrijf, werd het public policy team gestuurd, de lobbyisten van Facebook, dezelfde lobbyisten die hier eerder ingezet werden om hard te lobbyen tégen onze nieuwe privacyregels.

Anderhalf miljard gebruikers werd nog snel even buiten het bereik van de Europese regels gebracht. Andermaal een teken dat Facebook nog steeds niet gelooft in het belang van databescherming of de manier waarop we in Europa daarmee omgaan. Dus het is onze taak om ze dat geloof bij te brengen.

Er moet een volledige audit komen van het bedrijf Facebook en de toezichthouders in heel Europa moeten aan de slag om echt te controleren of de huidige praktijken bij het bedrijf voldoen aan onze regels. Facebook plaatste in april nog paginagrote advertenties om de nieuwe Europese regels te verwelkomen. We doen Facebook dus waarschijnlijk een groot plezier om die regels ook vanaf dag één keihard te handhaven, allereerst bij Facebook zelf.